Il reste présent également dans les poissons, les crustacés, les mollusques et autres produits de la mer ou d'eau douce. C'est devenu un problème mondial parce qu'il a été utilisé en Amérique du Sud, en plus des Antilles françaises, mais également en Afrique, et nous importons ici en Europe bon nombre de ces produits qui contiennent encore ce type de molécules. Il est urgent de revoir la législation européenne pour baisser les seuils maximums de résidus de pesticides dans les aliments que nous consommons.